Herr Präsident! Vor einem Jahr haben Familien, Mütter, Männern mit Kinder auf ihren Schultern, Christen und Muslime gemeinsam für Freiheit und Demokratie demonstriert.

Vor allem nehmen die schlimmen Übergriffe gegen christliche koptische Bevölkerungsteile stetig zu.

für christliche und deswegen meist unverschleierte Frauen gefährlich, ja fast tödlich geworden, sich öffentlich zu zeigen. Muslimbrüder, Salafisten sind eine gefährliche Mehrheit im Land und sind zum Äußersten bereit, und die Christen spielen mit ca. fünf Abgeordneten im Parlament nicht wirklich eine Rolle.